virðulegur forseti mér finnst þetta orðið alveg fáránlegt andrúmsloft og þrúgandi ef maður má varla fara í pontuna hérna í stórum málum og flytja ræðu án þess að vera sakaður um málþóf orðið ég hef flutt eina ræðu um fjárlögin og

nefndum og segja hvernig við lítum á að fjárlögin eigi að vera öðruvísi þetta höfum við gert megum við ekki

einhverjir þátttakendur í slíku